Le peuple, nous allons l'écouter dans notre propre pays, Monsieur Ferrand, puisqu'il aura l'occasion de se prononcer cette année, à l'occasion des élections présidentielles et des élections législatives.

Vous avez dit L'Europe est la région du monde qui a la croissance la plus faible.